herra forseti samkvæmt þeim gögnum sem nú liggja fyrir mun verð á áburði hækka á milli ára sem nemur milli sjötíu til áttatíu prósent áburðarmarkaðurinn á íslandi er um sextíu og tvö þúsund tonn eða verðmætið eins og nú stendur um tvö og hálfur milljarður króna boðuð hækkun á áburði til landbúnaðar nemur einum til einn komma tveimur milljónum króna áburðarkaup eru um sex prósent af heildarútgjöldum kúabúa en hjá sauðfjárbændum um tíu prósent hvað þýðir þetta fyrir bændur hagfræðingur bændasamtakanna erna bjarnadóttir ritaði um þetta í síðasta bændablaði hækkun á verðlagsgrundvelli kúabús nemur þremur krónum og fimmtíu á lítrann og á búum þar sem áburðarnotkun er meiri en þessu nemur er um hærri fjárhæðir að ræða eins og til dæmis í kornrækt þetta þýðir nærri tveggja krónu hækkun á lítra mjólkur í heildsöluverði eru þá ótaldar aðrar hækkanir eins og á kjarnfóðri og dísilolíu sem tengjast líka áburðarverði augljóslega hækkar framleiðslukostnaður nautakjöts samhliða fyrir nautgriparæktina getur útgjaldaaukningin í því í heild verið varlega áætluð á bilinu fjögur hundruð til fimm hundruð milljóna króna á sauðfjárbúum er raunhæft að telja að kostnaður á framleitt kíló kjöts hækki um ríflega sextíu krónur varlega áætlað er hér um fimm hundruð milljóna útgjaldaaukningu að ræða á kartöflubúum er áburðarkostnaður um átta prósent af rekstrarkostnaði og raunhæft er að reikna með að sá kostnaður tvöfaldist núna á þremur árum haraldur benediktsson formaður bændasamtakanna segir einnig í bændablaðinu nýverið með leyfi forseta ljóst er að þessar hækkanir verða ekki bornar af bændum einum þær verður að sækja meðal annars út í afurðaverð ef fjöldi framleiðenda á ekki að leggja niður sinn rekstur hér eru að verki öfl sem lítt verður ráðið við en kalla á skilning og skoðun af hálfu ráðamanna ekki aðeins á íslandi heldur víðar því leyfi ég mér hér að spyrja hæstvirtan landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra frú forseti í fyrsta lagi hvernig hyggst ráðherrann bregðast við áhrifum hækkandi áburðarverðs á framleiðslukostnað landbúnaðarvara og verði á þeim til neytenda

mun ráðherra beita sér fyrir athugun og hagkvæmni þess að hefja köfnunarefnisvinnslu og áburðarframleiðslu að nýju hér á landi í ljósi hinna miklu verðhækkana á áburði ég tel þetta vera mjög athugandi og enn fremur mun ráðherra beita sér fyrir átaki til að efla lífræna ræktun til mótvægis við hækkandi verð á innfluttum áburði og takast þannig á við breytta